Betrouwbare Syrische bronnen meldden mij gisteren dat salafistische rebellen thans zo zwaar bewapend zijn, dat ze hele stadswijken of zelfs complete steden controleren.